C'est trois fois moins que le budget que vous avez décidé d'engager pour créer l'armée européenne et c'est deux fois moins que ce que vous investirez pour la recherche sur le nucléaire, pour Euratom et ITER. C'est dire à quel point l'écologie ne constitue pas pour vous une priorité, quand celle ci appelle au contraire la mobilisation de moyens exceptionnels pour engager la planification écologique. Face à cette urgence, nous vous appelons maintenant à appliquer la règle verte plutôt que la règle d'or. Une règle verte européenne, plus vertueuse pour l'humanité, alors que vous appliquez une règle d'or pour ne répondre qu'aux satisfecit et donner satisfecit aux marchés financiers.